Señor presidente, señorías, hoy muchas mujeres españolas se sienten más desprotegidas por parte de las instituciones judiciales que hace una semana, cuando la Audiencia de Navarra emitió una sentencia delirante con respecto a un caso de violación múltiple. Una mujer, una joven de 18 años, es introducida en un portal por cinco hombres que se hacen llamar a sí mismos La Manada, es sometida a una violación múltiple y a múltiples vejaciones sin su consentimiento. Y la sentencia indica que no es una agresión sexual, que es solamente un abuso, porque no existe violencia, porque no existe intimidación.

Por lo tanto, nos parece absolutamente imprescindible, para que esta alarma social no se extienda más allá de nuestro país, no se extienda por otros países europeos, que, por favor, tengamos este debate para instar a reconocer el concepto de violación, para instar a armonizar las normativas en todos los Estados miembros y para que una cosa así no vuelva a suceder.